virðulegur forseti tillagan hljóðar svo alþingi ályktar að fela mennta og menningarmálaráðherra að móta heildstæða stefnu um afreksfólk í íþróttum í samvinnu við íþrótta og ólympíusamband íslands og sveitarfélögin stefnan verði tímasett samhliða því að tryggður verði fjárhagslegur stuðningur við afreksfólk tillaga þessi var áður flutt á hundrað og fertugasta löggjafarþingi og síðan á hundrað fertugasta og fyrsta löggjafarþingi en hlaut ekki afgreiðslu og er því hér endurflutt óbreytt virðulegur forseti afreksíþróttir hafa skipað veglegan sess meðal landsmanna og afreksíþróttafólk okkar hefur verið góð landkynning hér heima sem á erlendri grund okkur er jafnframt ljóst mikilvægi þess að börn og ungmenni hafi góðar fyrirmyndir slíkt er ómetanlegt fyrir allt forvarnastarf og uppbyggingu íþrótta og æskulýðsmála virðulegur forseti

sérsamböndum hefur verið gert kleift að halda úti landsliðum og taka þátt í alþjóðastarfi sem fulltrúar íslands ferðasjóður íþróttafélaga hefur verið efldur og stutt hefur verið við afrekssjóð íþrótta og ólympíusamband íslands en að mati flutningsmanna betur má ef duga skal íþrótta og ólympíusamband íslands hefur mótað afreksstefnu sína þar sem settar hafa verið fram tímabundnar markvissar áætlanir um frammistöðu á stórmótum þetta er að finna hér í stefnumótun í íþróttamálum í bæklingi sem kom út í september tvö þúsund og ellefu og á blaðsíðu sautján virðulegur forseti er talað um keppni sem hluta af íþróttastarfi síðan eru tengdar nokkrar leiðir þar sem atvinnulífið skólakerfið komi að sérsamböndin verði áfram studd og ferðasjóðurinn verði efldur og jafnframt er rætt um það hér að veitt verði peningaverðlaun fyrir árangur á heimsmælikvarða líkt og gerist hjá árum þjóðum vissulega virðulegur forseti er þetta af hinu góða en að mati flutningsmanna nær þetta ekki því markmiði sem í raun þessi stefnumótun segir og ég tek það fram virðulegur forseti að þessi stefnumótun er unnin af ráðherrum á kjörtímabilinu tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og níu og síðan tvö þúsund og níu til tvö þúsund og þrettán þannig að ólíkir ráðherra og ólíkir flokkar hafa komið að þessari stefnumótun en til að tryggja slagkraft markmiðanna til langframa ber ásamt því að horfa til keppnisárangur að styrkja einnig getu og hæfileika íþróttahreyfingarinnar til að vinna að langtímamarkmiðum í afreksíþróttum mörg íþróttafélög og mörg sveitarfélög hafa gert slíkt hið sama við eigum og þekkjum að landslið kvenna í knattspyrnu og handknattleik hafa á undanförnum árum bæst í hóp landsliða karla í sömu greinum við eigum heimsmeistara og unglingameistara og norðurlandameistara í einstaklingsíþróttum jafnt ófatlaðra sem fatlaðra og við eigum hópíþróttafólk í fimleikum sem hafa náð til sín norðurlandatitlum og evróputitlum það er því tímabært að mati okkar flutningsmanna að stjórnvöld jafnt menntamálaráðuneytið sem sveitarfélög og íþrótta og ólympíusamband móti stefnu um afreksfólk virðulegur forseti í þingsályktunartillögunni er því lagt til eins og fyrr er sagt að ráðherra verði falið að móta heildstæða stefnu um afreksfólk í íþróttum mikilvægt er að þessi stefna verði unnin eins og sú fyrri í náinni samvinnu við ólympíusamband íslands og sveitarfélögin og mætti bæta við samtökum atvinnulífsins til þess að tryggja að sem flestir taki þátt í þessari vinnu þannig eru mestar líkur á að stefnan verði grundvöllur að öflugum stuðningi við afreksfólkið sem eykur líkur á að það nái enn meiri árangri en við höfum enn séð en virðulegur forseti það er nauðsynlegt að þessi stefna verði tímasett til næstu fimm eða tíu ára og enn nauðsynlegra að fjárhagslegur stuðningur verði tryggður samhliða flutningsmenn leggja líka á það áherslu að stefnan verði endurskoðuð árlega og að ráðherra haldi allsherjar og menntamálanefnd þingsins upplýstri um framgang mála það er annað sem vert er að nefna í þessu sambandi virðulegur forseti og er ekki að finna í greinargerðinni en ég sem flutningsmaður beini þeim tilmælum til háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar að það verði horft til þess á hvern hátt afreksíþróttafólk okkar sem hlýtur styrki og fjárhagslegan stuðning hvers konar geti með einhverjum hætti samhliða áunnið sér réttindi eins og til dæmis réttindi til bóta vegna slysa og réttindi til lífeyris vegna þess að oft er þetta unga fólk hvort heldur er í hópíþróttum eða einstaklingsíþróttum í blóma lífsins sumt að mennta sig samhliða því að stunda íþróttir kemur svo aftur hugsanlega út á vinnumarkaðinn og hefur í mörg ár ekki notið þess að afla sér réttinda á því sem hér var nefnt ég ítreka virðulegur forseti þessa er ekki getið í greinargerð en ég vænti þess og beini þeim vinsamlegu tilmælum til háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar að hún skoði þennan þátt sömuleiðis að lokinni þessari umræðu virðulegur flestir er lagt til að málið gangi til allsherjar og menntamálanefndar